În primul rând, doresc să i mulțumesc raportorului, domnul Balz, pentru colaborarea avută și să salut conferirea statutului de instituție europeană Băncii Centrale Europene odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În al doilea rând, doresc să semnalez existența discrepanțelor macroeconomice substanțiale între economiile din zona euro, ceea ce demonstrează necesitatea unei coordonări mai strânse a politicilor economice și monetare. Pactul de stabilitate și creștere nu este un instrument suficient pentru a rezolva dezechilibrele economice existente. O soluție pentru acest impas ar putea o constitui eliberarea de obligațiuni guvernamentale la nivel european. Acest mecanism de solidaritate ar asigura o finanțare stabilă pentru statele membre aflate în dificultate, ar crește eficiența supravegherii bugetare și ar avea un efect de lichiditate semnificativ.

Acestora li s au adăugat recentele atacuri speculative la adresa anumitor state membre care au contribuit la dificultatea acestora din urmă de a împrumuta bani de pe piețele financiare internaționale, afectând, practic, stabilitatea întregii zone euro. Consider, prin urmare, că este nevoie de un mecanism permanent pentru apărarea zonei euro de atacurile speculative și că este de datoria Comisiei Europene să supravegheze activitatea actualelor agenții de rating ale creditelor și de a gândi arhitectura unei agenții europene de rating a creditului. De asemenea, trebuie să avem în vedere că măsurile de austeritate luate de guvernele naționale ar putea reduce în mod semnificativ posibilitatea unei însănătoșiri a economiei europene, de aceea este nevoie de un model de guvernanță economică la nivel european care să combine consolidarea fiscală cu crearea de noi locuri de muncă.